Predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Namen poroštvenega zakona, ki je danes pred nami, je da bomo denar za gradnjo drugega tira in pa tretje razvojne osi dobili cenejše oziroma z nižjo obrestno mero z garancijo države. Na prvi pogled si zelo težko proti, če pa še človek malo poglobi v zadevo, pa vidi, da marsikaj ne štima, ironija je, da na eni strani vlada pravi, da želi varčevati, na drugi strani pa dopušča milijardno krajo davkoplačevalskega denarja. Začne se že z samim načrtnim napačnim umeščanjem v prostor, vsemu temu pa sledijo aneksi. Jaz kot Savinjčan vam lahko to povem, tukaj se da ogromno privarčevati, na eni strani sprejemamo poroštveni zakon, da bodo krediti cenejši, na drugi strani pa ste trase sprojektirali tako, da bomo denar z lopatami metali skozi okno oziroma v privatne žepe. Pa poglejmo samo drugi tir, dobrih sedemindvajset kilometrov dolga proga z osmimi predori, dvema viaduktoma, dva mostova in ena galerija, kot kaže vsaj ena milijarda, in še nekaj več, po vsej verjetnosti, na Hrvaškem pa dobrih dvainštirideset kilometrov proge železniške proge med Koprivnico in madžarsko mejo brez veliko gradbenih inženirskih objektov, bodo zgradili za tristo petindvajset milijonov evrov, se pravi petnajst pa pol kilometra dražja trasa na Hrvaškem, bo za devetsto milijonov evrov cenejša, razumi kdor more, enako je pri tretji razvojni osi, na izbiro imamo traso, ki je veliko cenejša, okoljsko bolj sprejemljivejša, in kar je najpomembnejše za Korošce, veliko hitreje izvedena, pa nam infrastrukturna politika vsiljuje traso, kjer bo na štirinajstih kilometrih, pazite to, na štirinajstih kilometrih, šestnajst šest tunelov in enajst dvojnih viaduktov, dolgih preko osemsto metrov in visokih preko trideset metrov, se pravi na vsak kilometer od Šentruperta do Velenja več kot en infrastrukturni, objekt, posledica tega je prometna neučinkovita trasa s priključkom v Šentrupertu, ki je tristo milijonov dražja, uničuje najboljšo kmetijsko zemljo in razseljuje sto petdeset prebivalcev oziroma štirideset družin. Pa da nadaljujem s problematičnimi postavkami tretje razvojne osi. Povejte mi, zakaj potrebujemo pet milijonov kubikov materiala, ki ga moramo nasuti ob vznožje gore oljke zaradi naklona ceste, če bo en kubik dražji za en evro, nam bo politika v trenutku vzela iz žepa pet milijonov evrov kilometre protihrupnih ograj, zakaj potrebujemo, kdo bo tu zaslužil, na drugi strani s priključkom Arje vasi teh protihrupnih ograj ne potrebujemo, šest tunelov, če bomo čakali tako, kot čakamo za predor Karavanke, Korošci še dvanajst let ne bodo prišli do hitre ceste. Zakaj potrebujemo enajst viaduktov, za koga? Za Korošce sem prepričan, da ne, pri nas nimamo denarja niti za obnovo cest, ne da bomo vzdrževali vse te drage infrastrukturne objekte, na drugi strani trasa s priključkom Arji vasi vsebuje samo en viadukt in tisto, kar se zadnje čase toliko pojavlja v medijih in pa v javnosti, in je na nogah praktično cel Šoštanj, ob južnem in vzhodnem robu Velenjskega in Škalskega jezera, ne, nad delom rudnika predvideno nadaljevanje hitre ceste tretje razvojne osi s priključkom v Šentrupertu. Ta del naj bi bil zaradi ugrezanja in neznanih pogojev temeljenja finančno brezno brez dna, prepričan sem, da je po TEŠ šest tretja razvojna os druga plat iste medalje, tretja razvojna os je druga milijarda istega lobija, tretja razvojna os in drugi tir, sta, kot vreča brez dna, tretja razvojna os je prav tako avtocestni TEŠ šest. TEŠ šest je slonel na zlaganih podatkih o premogu, trdim pa, da je tretja razvojna os temelji na zlaganih podatkih o prometni učinkovitosti, v projektni dokumentaciji tretje razvojne osi je navedeno, da je družbeno učinkovita in je ekonomska upravičena varianta Holmec-Arja vas in ne varianta Holmec- Šentrupert, prav tako podobno ugotavlja tudi medresorska komisija, sprevrženo je, in težko gledam, kako se v ozadju mimo javnosti poteka umeščanje objektov v prostor, izgleda pa nekako takole. Posvečeni in dobro informirani posamezniki pokupijo zemljišča, kjer bo potekala najzahtevnejša in najdražja trasa, tako za čas gradnje kot za kasnejše vzdrževanje vključijo vodljive projektante, ki traso določijo tako, kot s prstom pokaže politika, naredijo se zlagane in pomanjkljive študije variant, v katerih, se ponaredijo ključni podatki, za primer tretje razvojne osi število delovnih mest v Celju namesto štiriindvajset tisoč delovnih mest so v Celju prikazali zgolj štirinajst tisoč delovnih mest, poleg tega pa vedno manjkajo ključni dokumenti, ves ta čas pa lobiji vse to peljejo do konca, vmes pa vskoči še seveda pokvarjena politika z argumenti, da bi spremembe trase trajale novih deset let in da je že itak vse odločeno. S temi poceni argumenti se zavaja slovenski narod, ko smo v državnem zboru zahtevali natančno specifikacijo stroškov obeh variant, tako trase s priključkom v Šentrupertu in trase s priključkom v Arji vasi, nam je ministrstvo poslalo pomanjkljivo dokumentacijo. In kako to izgleda? Ključni dokumenti so bili podnevi v programih, ki jih je težko odpreti celo z napredno projektantsko programsko opremo, manjkal je ključni grafični prikaz, in sicer grafike za celotno traso od Avstrije do Arje vasi, manjka torej ključni dokument, po katerem bi vsak projektant lahko ocenil in preveril vrednost posameznih tras, vse, kar je lahko spornega, pa nam niste posredovali. Zakaj, je verjetno vsem jasno, in ko danes glasujemo o poroštvenem zakonu, je človek težko proti, resnično je človek težko proti, saj s tem privarčujemo denar, a po drugi strani ga z lopato mečemo stran z napačno izbiro trase. Ministrstvo že od vsega začetka projekta izkorišča stanje, da Korošce ne zanima, kje bo šla trasa, da jim je tudi vseeno, koliko bo stala, pa čeprav bo uničila našo prelepo Savinjsko dolino. Drage Slovenke in Slovenci, vsi se spomnimo šentviškega predora, še dolgo bomo plačevali za TEŠ šest, sedaj pa sledi drugi tir in tretja razvojna os, ko vse to gledam, ko vse to gledam, vidim po kakšnem principu potekajo stvari v naši Sloveniji, projekti se menjajo, lobiji pa ostajajo, trase so druge, principi pa so isti. Zaradi dopuščanja takšnih praks, ker se to dopuščamo, dnevno stojimo v kolonah, imamo slab javni promet, zastarelo železnico in uničene ceste. Spoštovana državna sekretarka, ministrica in vsi, ki ste pri tem odgovorni, zaradi dopuščanja takšnih praks se dnevno vozimo po tako uničenih cestah, imamo denar, da bomo preplačali, tretjo razvojno os od Šentruperta do Velenja, ker bi lahko s pametnejšo potezo izbrali veliko cenejšo varianto in hitreje zgradili to traso nimamo pa denarja, da bi našim državljanom omogočili, da se širom po Sloveniji vozijo po tako uničenih cestah. Vseeno mi je, kaj boste govorili, sodil vas bom po vaših dejanjih. Hvala lepa.